En primer lugar, la transparencia de precios y costes, porque más información permite una mejor decisión. En segundo lugar, la interoperabilidad, para lo que los estándares son fundamentales, y la portabilidad, porque elegir o cambiar de suministrador refuerza la competencia en el mercado de la energía, sin los obstáculos no menores que todavía existen para que eso se produzca. Y, en tercer lugar, la digitalización primero, para desarrollar redes inteligentes que faciliten más eficiencia en la conexión y la distribución y, segundo, para incorporar tecnologías digitales que permitan una gestión eficiente del consumo individual. En suma, un mercado más competitivo, reforzando la información, la interoperabilidad y la portabilidad,